Conséquence près de vingt ans de perdus dans la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscales, et surtout des centaines de milliards perdus par les caisses des pays européens.

Moscovici était lui même ministre de l'économie et des finances. Je comprends mieux pourquoi il est parti. C'est donc bien lui qui est responsable de la décomposition de l'Union européenne et non Marine Le Pen elle défend tout simplement la France. Les pays victimes de ces détournements fiscaux paient la duplicité de Jean Claude Juncker au Luxembourg et de l'hypocrisie des dirigeants nationaux. Il est vrai que l'on peut difficilement courir deux lièvres à la fois le mondialisme et les dérives de la dérégulation. Les patriotes sont impatients de connaître les propositions de l'Union, face au risque d'un nouveau paradis fiscal avec le Royaume Uni post Brexit.